En mi opinión, no creo que debamos buscar culpables en este hemiciclo porque esta crisis haya encontrado a la Unión Europea con el pie cambiado, pero creo que debemos sacar algunas conclusiones sobre el particular. En primer lugar, la Unión Europea tiene que ser más visible, tiene que hablar con una sola voz y evitar toda cacofonía, y para eso hemos creado el Servicio Europeo de Acción Exterior y la figura del Alto Representante. En segundo lugar, tenemos que sacar las lecciones oportunas de políticas complacientes con los enemigos de la libertad, desde Belarús a Cuba, pasando por los países del Mediterráneo. Y tenemos que preguntarnos si hay más estabilidad, si hay más prosperidad y si hay más democracia, como pretendía el Proceso de Barcelona. Y, en tercer lugar, señor Presidente, creo que tenemos que distinguir entre lo que tiene que hacer la Unión Europea a medio plazo y lo que tiene que hacer a corto plazo. Y a corto plazo —yo creo que la señora Ashton ha trazado un camino— la Unión Europea tiene que apoyar decididamente estos procesos de transición para no frustrar las esperanzas de libertad de estos países amigos. Y es también nuestra obligación, señor Presidente, alertar de los riesgos que conllevan estos procesos, para que no sean secuestrados por los enemigos de las sociedades abiertas. A medio plazo, señor Presidente, es importante que la Unión Europea lleve a cabo una profunda reflexión de carácter estratégico acerca de cómo reformar nuestra política de vecindad en el sentido que solicitábamos ayer al señor Füle en la Comisión de Asuntos Exteriores.